J'en ai mentionné trois tout d'abord, l'amélioration de notre capacité d'anticiper les conflits et les crises, mais aussi de réagir rapidement à ces crises. Deuxièmement, j'ai insisté sur la nécessité de contribuer à la stabilisation et à la pacification de notre voisinage à l'Est comme au Sud, sans oublier aucune de ses parties. Et, troisièmement, j'ai insisté sur le maintien de la nécessité de maintenir nos engagements pour ce qui est de l'élargissement. Je trouve que, dans cette crise identitaire terrible qu'on vit en Europe, il faut être courageux, il faut